Köszönöm szépen a lehetőséget, Elnök Asszony! Képviselő Úr két fontos dolgot említett a zöld iparokhoz való viszonyunkat, illetve az ezzel kapcsolatos európai pénzek fölhasználását. Vannak esetek, amikor a körforgásos gazdaság bizony nagyobb kárt tud okozni, mint előnyt. Mondok egy példát használt gumiabroncsok feldolgozása. Nagyon sokszor európai támogatással megy, és olyan környezetszennyezésbe torkollik, amit hát nehéz elviselni. Ön hogyan gondolná ezeket megakadályozni?